Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione sulle attività finanziarie della BEI sottolinea alcuni aspetti davvero rilevanti, come ad esempio la necessità di promuovere attività finanziariamente sostenibili o il monitoraggio del valore aggiunto, dell'addizionalità e del reale effetto leva ottenuto con i finanziamenti della BEI. C'è poi un richiamo alla valutazione e alla trasparenza circa determinati strumenti finanziari a elevato rischio, per evitare che l'onere possa essere scaricato sulle piccole e medie imprese e sui cittadini. In effetti, vado segnalando da tempo il pericolo che l'ingegneria finanziaria possa creare nuove bolle speculative, il cui scoppio manderebbe in frantumi l'ossatura europea data dalle micro, piccole e medie imprese, creando un contraccolpo che si abbatterebbe sui cittadini in maniera dirompente. Inoltre, alla dura analisi critica espressa nella relazione Valli, aggiungo la mia ferma condanna al finanziamento concesso dalla BEI a progetti a sostegno del fossile, oppure a obsolete acciaierie o a mega infrastrutture inutili e dannose. Nel caso specifico del TAP, la BEI si è ostinata a volerlo finanziare nascondendosi dietro il paravento dell'approvvigionamento di gas che non è certo una fonte rinnovabile senza tenere debitamente conto delle esternalità sociali, economiche e ambientali e infischiandosene dei potenziali rischi per la popolazione locale. Trattandosi in buona sostanza di denaro pubblico, la BEI dovrebbe invece indirizzare il proprio sostegno per contribuire in maniera più mirata alla realizzazione di progetti con un reale valore aggiunto per i territori, per l'ambiente e per la sostenibilità, oltre che alla creazione di posti di lavoro di qualità. In generale esprimo quindi il mio apprezzamento per la relazione e il conseguente voto a favore.